Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ringraziare la Commissione per questo documento sulla globalizzazione, un processo che è di fatto la realtà in cui viviamo e che va indubbiamente governato, finalmente ce ne siamo resi conto. Intanto è bene capirsi, quando parliamo di globalizzazione abbiamo oggi sempre più a che fare con una competizione mondiale basata sulla capacità di innovazione tecnologica per far fronte alle sfide di un'economia lineare che non regge più il consumo attuale delle risorse del pianeta e in grado di mettere sul mercato prodotti e servizi che possono rispondere meglio alle esigenze dei consumatori.

Per fare questo dobbiamo puntare con decisione su investimenti, risorse fresche in ricerca e innovazione e aiutare le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, cuore del nostro sistema, a rinnovarsi e dall'altra parte, però, mettere in campo politiche di protezione sociale per gli esclusi da questo processo e politiche che sappiano ridistribuire i benefici a tutta la fascia della popolazione. L'Europa ha la dimensione e la capacità per stare da protagonista in questo scenario se, però, cominciamo subito a mettere in atto azioni concrete.